Madame la Présidente, je me félicite vraiment de ce rapport et je félicite par la même occasion sa rapporteure, Mme Oomen Ruijten, qui a fait un travail extrêmement inclusif. Je considère que ce rapport est, tout ensemble, un appel et un soutien aux réformes démocratiques et à la protection des libertés fondamentales en Turquie. Je crois que les messages qu'il adresse sont extrêmement clairs et précis et qu'ils s'adressent bien entendu aux autorités, mais aussi à l'ensemble des acteurs dans le champ politique et des acteurs de la société civile pour qu'ils s'engagent plus avant dans l'approfondissement de l'État démocratique en Turquie. Le rapport ne manque pas de faire part de nos vives inquiétudes par rapport à la façon dont la loi contre le terrorisme est appliquée, menaçant directement le droit à l'expression, à l'opinion, à la manifestation, à la liberté de la presse et nous demandons un changement de cette loi, notamment de ses articles 6 et 7. Nous soutenons aussi et demandons une réforme approfondie du système judiciaire il faut absolument que les citoyens tous les citoyens en Turquie puissent faire confiance à un système judiciaire efficace, impartial, indépendant et nous soutenons toutes les réformes qui iront dans cette direction. Nous abordons également la question kurde

Je crois que ces messages forts sont d'autant plus crédibles que nous ne mégotons pas non plus quant aux demandes à l'endroit du Conseil, notamment pour obtenir une vraie cohérence et pour que, finalement, l'Union européenne puisse retrouver sa capacité de référence pour les réformes en Turquie, et sa capacité de levier pour les promouvoir.

Ces messages essentiels, nous voulons qu'ils soient entendus en Turquie et je ne voudrais pas que l'audience de cet excellent rapport et son importance au regard de la situation actuelle en Turquie soient amoindries ou détournées par des énoncés qui sont contestables. Que vient faire dans ce texte la référence à l'intégrité séculaire de l'armée? Nous nous félicitons de l'immense travail qui a été accompli en Turquie depuis plusieurs années pour faire en sorte que l'armée retrouve sa place, sous le contrôle du pouvoir civil, et pour que les dépenses militaires soient contrôlables par la Cour des comptes.

Nous savons ce que c'est que l'armée d'un État séculier et laïque. C'est ce que nous souhaitons pour la Turquie et je crois que nous devons ensemble effacer ces mots. Pour ce qui est du procès Ergenekon et j'en termine il n'est pas sérieux de jeter le doute sur tous les cas du procès Ergenekon, parce que nous le savons et la Cour européenne des droits de l'homme l'a redit, en décembre, dans un arrêt il y a des cas totalement fondés pour lesquels les arrestations pour accusations de crimes ou d'actes criminels sont considérées comme fondées par la Cour européenne des droits de l'homme. Nous ne pouvons pas nous permettre de jeter la suspicion et de disqualifier tous les cas impliqués dans le procès Ergenekon. Voilà mon avis si nous enlevons ces deux références, nous aurons une audience maximale et c'est très important en Turquie, dans toute la société, dans toutes les composantes de son champ politique et social.